Señor presidente, la Directiva espera en la mesa del Consejo desde hace diez años —nosotros queremos apoyar a la comisaria Jourová—, y eso que la prohibición de la discriminación es el único derecho establecido en todos los tratados internacionales y en el artículo 2 del Tratado de la Unión. Hay personas concretas, con nombres y apellidos, a las que se niegan derechos ligados con la dignidad humana. Algunas discriminaciones están identificadas con claridad, aunque no bien atendidas

En estos tiempos conocemos fanáticos organizados con discursos de odio para impedir a otros pensar y vivir sin ser acosados.

Por ejemplo, en mi país, en Cataluña, para construir un Estado identitario se ha llegado a prácticas de discriminación desde el Gobierno de la región. Hace años que se impide a las familias elegir que los niños puedan hacer sus primeras letras en la lengua familiar —como aconseja la Unesco—, si la lengua familiar es el español. Este mismo año, una profesora causó lesiones a una niña de diez años porque pintó una bandera que no era la que la profesora quería ella no quería una bandera nacional. Y hay niños acosados por el oficio de sus padres.

El fanatismo discriminatorio es un riesgo de nuestra época.